Herr Präsident, meine Damen und Herren! Von einem dezentralisierten und flexiblen Markt ist die Rede, den wir hier schaffen wollen. Im gleichen Satz allerdings heißt es, ein reguliertes marktbasiertes System solle geschaffen werden. Das, meine Damen und Herren, ist das exakte Gegenteil des zuerst Genannten. Da müssen Sie sich schon entscheiden, was Sie haben möchten. Sie erkennen an, dass wir unterschiedliche lokale Situationen sowohl bei den Ressourcen als auch beim Bedarf an Energie haben. Sie erkennen an, dass die Mitgliedstaaten weiter über den Energiemix entscheiden, und doch glauben Sie, so etwas wie einen Markt schaffen zu können, wo Sie doch 28 verschiedene nationale Regelungen haben. Das grenzt an eine babylonische Sprachverwirrung, hat aber mit Markt wenig zu tun. Gleichzeitig wollen Sie den Verbrauchern mit smart grids kommen, was Kosten verursachen wird, was in ihre Bürgerrechte eingreifen wird, was Überwachung möglich macht. Das, meine Damen und Herren, hat nichts mit einem sinnvollen europäischen Markt zu tun.